Domnule președinte, Nadiya Savchenko a fost pilot militar și membră a Adunării parlamentare a Consiliului Europei. În iunie 2014, Nadiya a fost capturată de ruși și transferată ilegal în Federația Rusă. Conform Convenției de la Geneva, ea este prizonier de război. Nadiya nu poate fi anchetată penal, deoarece cazul ei ține de legislația aplicabilă în caz de război, și trebuie anchetată de un tribunal independent, nu de ruși. Nadiya Savchenko este în greva foamei de trei luni de zile, protestând împotriva arestării ei ilegale. Starea ei de sănătate este tot mai rea pe zi ce trece! Cerem să fie eliberată imediat! Cerem Rusiei să îi respecte imunitatea internațională, fiind membră a Adunării parlamentare a Consiliului Europei, și cerem Rusiei să își respecte angajamentele internaționale. Desigur, nu credem că Rusia le va respecta. Am văzut că Federația Rusă nu are respect pentru lege, am văzut cum a invadat estul Ucrainei. Putin nu are respect pentru lege, nu are respect pentru viață, nu are respect pentru nimeni și pentru nimic. Are doar sete de putere și vrea să devină a doua forță mondială.